Nagyon fontos a minőségi tájékoztatás, amely hozzájárul az egészségügyi feltételek javításához. A megfelelően informált pácienseknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy folytatják a szükséges kezelést és jobban megértik a kezelésükkel járó döntéseket is. Nem csak az európai jogszabályok harmonizálására van itt szükségünk, hanem el kell érnünk, hogy a helyes informáltságon keresztül javuljon a közegészség, amelyben a gyógyszeripari cégek is fontos szerepet játszanak. Oda kell figyelni azonban arra, hogy ne történjen meg a gyógyszerek kereskedelmi okokból ösztönzött túlzott fogyasztása. Ma az Európai Unió tagországaiban számos problémát találunk a gyógyszerekről való információszolgáltatás terén. Vannak olyan tagállamok, ahol a betegek a felírt gyógyszerekről még a legalapvetőbb információhoz is nehezen férnek hozzá, ezzel komoly egyenlőtlenségeket okozva az Európai Unió egészségügyében. Az internetes tájékozódás mellett szükség van az útmutatás hagyományos csatornákon történő bebiztosítására is. Célunk azonban nem az, hogy a gyógyszergyártó cégeket juttassuk a tájékoztatás jogához, hanem az, hogy a betegeket juttassuk az információszerzés lehetőségéhez.

Úgy gondolom, hogy fontos a beteg és az orvos közti kommunikáció is, hiszen a beteg számára az elsődleges információforrásnak magának a gyógyszert felíró orvosnak kell lennie. Más információs csatornák csupán ki kell, hogy egészítsék a tájékoztatást.